Herr Präsident, Herr amtierender Ratspräsident, Herr Kommissar!

selbständig ist, wie richtigerweise dargestellt worden ist. Aber um das aneinander zu koppeln und nicht auseinander laufen zu lassen, wäre es doch sicherlich besser, dies in die nähere Beziehung zu den Gemeinschaftsorganen zu rücken, um auf diese Art und Weise auch über den Europäischen Gerichtshof eine Einheitlichkeit der Rechtsprechung in dieser Frage zu haben und hier nicht neue intergouvermentale Entwicklungen zu erleben. Das sind alles Festschreibungen. Festschreibungen in eine falsche Richtung, bei denen ich mich wundere, dass das Gemeinschaftsorgan Kommission diesen Weg so bescheiden mitgeht, obwohl es ja gegen das eigene Interesse ist und Geld kosten würde. Wenn das so billig ist gegenüber dem Haushalt des ESM, dann wäre es auch billig gegenüber dem europäischen Haushalt, wenn sich diese Richter des Europäischen Gerichtshofs von Fall zu Fall mit Streitfällen von hundert Beamten zu beschäftigen hätten. Deswegen der Hinweis auf die Nichtbelastung des europäischen Haushalts. Das scheint mir auch ein bisschen oberflächlich zu sein, wenn ich dies hier in aller Vorsicht zum Ausdruck bringen kann. Den ESM in einem Zusammenhang, Herr Ratspräsident, mit Weltbank und anderen zu stellen, das schockiert mich auf der Rats Seite. Also zu sagen, das ist da irgendwo in der Weite vielleicht sollte man ihn auch in Washington ansiedeln, dann ist die praktische Nähe zur Weltbank gegeben, das wäre vielleicht ehrlicher.

Dass man das nicht zurückführen kann, meine Herren, ich muss sagen, darüber bin ich geschockt, und bei der EU Kommission kann ich nur noch meine Traurigkeit zum Ausdruck bringen.